Tisztelt Elnök Úr! Aggodalmam szeretném kifejezni a kárpátaljai magyar közösséget mostanában ért atrocitások miatt. A kisebbségi jogszűkítések, az oktatási, majd a nyelvtörvény bizonytalanságot keltenek, amit tovább ront a biztonságérzet megrendülése. Egyesek tudatosan dolgoznak a nemzetiségek közötti béke megbontásán Kárpátalján. A médiában jó ideje negatívan mutatják be a magyarokat, alaptalanul szeparatizmussal vádolják őket. Egy szélsőséges weboldal megfélemlítésképpen a nép ellenségeiként listázni kezdte a kárpátaljaiakat, személyes adatokat tett közzé. Ezzel nemcsak Ukrajna hatályos jogszabályait sértik, hanem a nemzetközi normákat is, mégsem blokkolták ezt az oldalt. A Legfelsőbb Tanács honlapján van egy petíció, melyben a kárpátaljai magyarok deportálására gyűjtenek aláírásokat. Ez a közösség elleni uszítás, mégis beregisztrálták. Hétvégén ismeretlenek óriásplakátokat helyeztek ki Állítsuk meg a szeparatistákat felirattal, visszaélve a kárpátaljai magyar vezetők fényképével és nevével. Az ukrán hatóságok tétlensége és az Európai politikum közömbössége teret enged ezeknek az etnikai alapú provokációknak, destabilizációs kísérleteknek, és a politikai haszonszerzés érdekében történő feszültségkelt